Signor Presidente, onorevoli parlamentari, innanzitutto voglio ringraziare l'Assemblea e, in modo particolare, il presidente Harbour, relatore della proposta, che ha permesso di trovare un accordo su questo testo di direttiva sulle imbarcazioni da diporto. Durante i lavori ci siamo concentrati in modo particolare sulla riduzione delle emissioni di scarico dei motori introducendo limiti di emissioni più severi. Si è inoltre approfittato dell'occasione per allineare la direttiva sulle imbarcazioni da diporto al cosiddetto nuovo quadro legislativo e quest'ultimo concerne in particolare l'armonizzazione degli obblighi degli operatori economici e degli organi notificati. In generale, possiamo affermare che le principali modifiche apportate migliorano la tutela dell'ambiente e l'impatto nel settore dell'imbarcazione da diporto dell'intera Unione europea. La direttiva proposta infatti prevede una seconda fase per limiti di emissioni di gas di scarico volta a ridurre del 20 le emissioni annuali di ossido e azoto di idrocarburo, e del 34 di quelle di particolato. Per garantire un profilo bilanciato tra le diverse alternative possibili, abbiamo optato per una strategia che, oltre a tutelare l'ambiente, ha il merito di promuovere la competitività dell'industria dell'Unione europea delle imbarcazioni da diporto.

Le persone in Europa che praticano una o più attività inerente al settore nautico sono 48 milioni e 36 milioni di loro usano imbarcazione a motore o a vela, quindi dobbiamo renderci conto di quanto sia importante l'intervento normativo che stiamo realizzando. In seguito a discussione con le parti interessate e contatti con l'agenzia statunitense competente, abbiamo allineato anche i limiti di emissione proposti a quelli degli Stati Uniti. Abbiamo proposto un meccanismo di transizione per aiutare le piccole e medie imprese ad adeguarsi alle norme di emissioni più severe. Il pacchetto di cui discutiamo oggi, quindi, a mio giudizio è un ottimo esempio di quel matrimonio di interesse tra politica ambientale e politica industriale che dovremmo cercare di promuovere sempre di più nella legislazione europea a sostegno della competitività del sistema industriale. Per quanto riguarda le categorie di progettazione dei natanti, è emerso un ampio consenso a favore del mantenimento della situazione attuale, questo perché i fabbricanti e i clienti sono abituati alle categorie esistenti e per modificarle occorrerebbero studi approfonditi su diversi temi nuove categorie di progettazione, l'impatto sui fabbricanti, le conseguenze per i consumatori e per i lavori

Non ci opponiamo a una revisione delle categorie di progettazione dei natanti ma è un compito che richiede un dibattito esaustivo con le parti interessate e studi approfonditi e questo non si può fare dall'oggi al domani. Abbiamo perciò deciso di lasciare questo punto perché sia affrontato nel prossimo riesame della normativa sulle imbarcazioni da diporto. Nella proposta attuale abbiamo invece accolto la proposta del Parlamento che modifica la formulazione delle categorie esistenti di progettazione di natanti. Riguardo ai limiti di emissione acustica, il nostro dialogo con le parti interessate ha indicato che attualmente non sarebbe opportuno modificarli, infatti i disturbi acustici causati dai natanti derivano da una serie di fattori diversi. Tuttavia, considerando che è possibile adottare misure a livello locale in zone sensibili senza necessità di modificare le imbarcazioni conformi alla direttiva, abbiamo esplicitato quest'alternativa nell'articolo 5. Infine, guardando al futuro, abbiamo deciso di includere nei lavori per il prossimo aggiornamento della direttiva anche i limiti di emissione dei gas di scarico insieme ai limiti di emissione acustica e alle categorie di progettazione dei natanti. Non possiamo anticipare il risultato dei lavori che intraprenderemo in futuro, ma sicuramente valuteremo attentamente la possibilità di realizzare ulteriori progressi nella tutela dell'ambiente e terremo certamente conto anche di tutte le esigenze di crescita e di occupazione, con attenzione particolare alle piccole e medie imprese.